Madame la Présidente, je voudrais remercier le commissaire qui s'est clairement placé ce soir dans le camp de l'apaisement. Oui, il fallait condamner les violences de part et d'autre. Oui, il fallait appeler à une solution durable de ce conflit qui dure maintenant depuis plus de trente ans. Et oui, bien évidemment, oui encore, il fallait rappeler cette indispensable liberté de la presse qui honore tout pays démocratique, c'est essentiel. Mais pour le reste, je continue de regretter certains points de manque d'équilibre dans ce texte. J'aurais aimé, par exemple, que l'on évoque aussi le sort de Mustapha Salma, ce dissident du Front Polisario, kidnappé pour avoir osé appeler au dialogue. On parle des droits de l'homme, c'est évident, mais pas pour tout le monde, et c'est regrettable. Il n'y a pas, dans ce conflit, que des coupables d'un côté et des innocents de l'autre. Il y a des responsabilités, inégales peut être, mais des deux côtés dans ce conflit qui dure depuis plus de trente ans. Il y a surtout et c'est essentiel une responsabilité qui est partagée dans la recherche maintenant d'une solution qui soit juste, réaliste et durable, de la part de tous les acteurs, et quand je dis tous les acteurs, je parle du Maroc, je parle du Front Polisario et aussi de l'Algérie, acteur essentiel et c'est tout un symbole, qui n'est citée, qui n'est mentionnée qu'au tout dernier mot de notre résolution. Et je voudrais juste dire pour conclure, Madame la Présidente, que j'appuie complètement les propositions de poursuite de ce dialogue constructif qui viennent d'être faites par M. Panzeri.